þegar okkur tókst ekki að halda hér kosningar ég spurði hér einn háttvirtan þingmann áðan sem er í miklu alþjóðlegu samstarfi hvernig hann útskýrði þetta fyrir útlendingum og hann sagði að hann hefði tekið burt á þetta eða viljað gera það og er þá að vísa í sjónvarpsþátt sem við horfðum á hér fyrir mörgum árum löður einn karakter í þeim þætti lét sig bara hverfa eða gerði heiðarlega tilraun með það þegar óþægilegir hlutir komu upp þetta er burt ég heyri það að hæstvirtur innanríkisráðherra er skemmt yfir málinu og það er kannski það alvarlegasta í þessu það að okkur íslendingum sem stærum okkur af því að vera elsta lýðræðislega þjóð í heimi takist ekki að halda skammlaust kosningu og við erum eina vestræna þjóðin ekkert í samtímanum heldur yfir alla söguna þar sem hæstiréttur hefur neyðst til að ógilda kosninguna hér fengum við skýrslu hæstvirts innanríkisráðherra sem er ein sérkennilegasta munnlega skýrsla sem ég held að hafi verið gefin hér á alþingi virðulegi forseti það velkist enginn í vafa um að hæstvirtur innanríkisráðherra var að reyna að gera hæstarétt tortryggilegan hér hafa margir slegið þær trumbur nú er það þannig og hæstvirtur innanríkisráðherra hefur gert lítið úr því að formsatriðum var ekki fullnægt til hvers eru formsatriði þau eru til þess að við getum treyst því að kosningar fari rétt fram hæstvirtur innanríkisráðherra þó að hann hafi mestmegnis talað um hæstarétt las

ekki ganga eftir að dómi hæstaréttar voru ákvarðanir ráðuneytisins hans eigin ráðuneytis hvort sem það var við gerð kjörklefa eða að hafa kjörseðla með auðkennum virðulegi forseti ef menn hafa einhvern áhuga á því að meta það hver ber ábyrgð ja í það minnsta kom það skýrt fram í ræðu hæstvirts ráðherra að það er ráðuneyti hans ég held samt sem áður virðulegi forseti að stærsta einstaka ábyrgðin hljóti að liggja hjá hæstvirtum forsætisráðherra og þessari ríkisstjórn sem í þessu máli eins og öðrum neitar að viðhafa vönduð vinnubrögð